Das ist ein Pakt, der Migration verwalten will und nicht als Problem lösen will. Massenmigration entsteht, wenn es Krieg gibt, wenn es Hunger gibt, wenn der Klimawandel Menschen in die Flucht treibt. Das sind Probleme, die wir lösen sollten. Auch wir hier im Europäischen Parlament darauf möchte ich hinweisen lösen solche Probleme immer wieder aus. Wir schließen Handelsabkommen mit Afrika, die Flucht

auslösen. Wir setzen uns nicht ausreichend bei Konflikten in Syrien, im Jemen und